En nu december dichterbij komt, zijn er tegenvallers. Obama kan zijn verkiezingsbelofte nog niet waarmaken. Maar er zijn ook hoopvolle tekens, zoals de ambities van de nieuwe Japanse regering. Ik wil graag het Zweedse voorzitterschap en de Europese Commissie, in het bijzonder commissaris Dimas, prijzen voor hun inspanningen. Wij zijn uw bondgenoten. En ik wil u ook graag prijzen voor uw inspanning om de Europese leiders op een lijn te krijgen. Want meer dan ooit is het belangrijk dat Europa met één mond spreekt in deze cruciale onderhandelingen. Namens de EVP Fractie kan ik u zeggen dat wij met u hopen dat wij uitkomen op een ambitieus akkoord, dat leidt tot bindende reductiedoelstellingen voor de Europese Unie, de Verenigde Staten en Japan.

Voorzitter, het is cruciaal dat in Kopenhagen overeenstemming wordt bereikt over een financieel pakket om ontwikkelingslanden te helpen de klimaatprojecten te financieren.

Maar met u zeg ik een snelle start van deze financiering is heel belangrijk, want er liggen projecten klaar en daar kan direct mee gestart worden.

Voorzitter, alleen samen kunnen wij de kennis en kunde mobiliseren die nodig is om de klimaatverandering en de onherstelbare schade aan ecosystemen te voorkomen.